Za pojasnilo, predsedujoči, gospod Pavlič, je odsoten in ga nadomeščam kot nadomestni podpredsednik. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na peti seji šestnajstega prvega dva tisoč devetnajst kot matično delovno telo obravnaval predlog Resolucije o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje dva tisoč devetnajst-dva tisoč triindvajset, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila vlada. Dopolnilno k predlogu Resolucije v imenu predlagatelja podal državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon. Poudaril je, da je program varstva in razvoja parka Škocjanske jame po svoji vsebini načrt upravljanja zavarovanega območja, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja. Njem so določene podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. Izpostavil je, da je regijski park Škocjanske jame pomemben člen globalne mreže zavarovanih območij. To območje je pomembno zaradi geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnosti Krasa, njegove biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter kulturne krajine na lokalni, državni in mednarodni ravni. Poudaril je, da je jedro programa varstva in razvoja parka Škocjanske jame predstavljajo naslednji cilji varstva in razvoja: ohranjanje škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih, rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine, razvijanje okolju prijaznega oblikovanja parka, obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku, krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku ter krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju. Program varstva in razvoja parka Škocjanske jame je podlaga za letne programe dela upravljavca parka Škocjanske jame. Predstavnica zakonodajno-pravne službe je izpostavila, da so k predlogu Resolucije podali določene pripombe nomotehnične narave, ki jih so ustrezno upoštevane v amandmajih koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da Komisija podpira predlog resolucije oziroma programa varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje naslednjih petih let in ob tem pozitivno ocenjuje tudi dosedanje delo javnega zavoda Park Škocjanske jame. Nadaljevanju je odbor brez razprave sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k drugemu in petemu poglavju, nato pa glasoval še o vseh poglavjih predloga resolucije skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa